Beide Regierungschefs der in Italien und der in Griechenland sind sicher mit historischen Herausforderungen für ihre Länder konfrontiert. Ich will im Namen meiner Fraktion zunächst einmal nach dieser Debatte, die wir jetzt hier, wie ich finde, in sehr technischer Art geführt haben, sagen Die Solidarität auch dieses Parlaments gilt den Männern und Frauen in diesen Ländern, die mit der größten Krise fertig werden müssen. Wir diskutieren über Vertragsänderungen, über die Struktur der EU wann diskutieren wir eigentlich mal darüber, dass diese Länder Investitionen und Wachstum brauchen, ohne das sie sich niemals erholen werden?

Aber die Märkte geben der Demokratie keine Zeit. Was wir erleben, ist ein Wettlauf der Demokratien mit anonymen Kräften, die diese Demokratien mit ihrer Spekulation einem unübersehbaren Risiko aussetzen. Deshalb sind wir gut beraten, alles zu tun, um die Länder zu stabilisieren, die nach meinem Dafürhalten und nach dem Dafürhalten meiner Kolleginnen und Kollegen nicht nur Opfer einer exzessiven Verschuldung der Staaten sind, sondern auch Ziel der Spekulation, dass man wegen dieser Verschuldung der Staaten demokratische Staatssysteme zum Bankrott treiben kann und mit dem Bankrott Geld verdienen kann. Nun diskutieren wir viel darüber, was der Rat macht und was er nicht macht und was er machen will und was er nicht machen will und was die Kommission bringt und was sie nicht bringen will. Ich will Ihnen sagen, welche Institution in diesem Europa liefert In sechs Monaten hat dieses Parlament das Sixpack geliefert, und der Bericht Canfin, den wir hier verabschiedet haben, das Verbot von ungedeckten Leerverkäufen eine harte Maßnahme gegen die Spekulation ist in diesem Hause geliefert worden.

Aber dieses Parlament ist kein Thinktank, sondern es ist die Vertretung der europäischen Bürgerinnen und Bürger und liefert konkrete Lösungen! Wir diskutieren über die Vertragsrevision, ja!

Ich weiß auch nicht, ob Griechenland zurzeit eine Debatte über die Vertragsrevision braucht. Wir diskutieren über die Vertragsrevision, weil Angela Merkel das Sixpack in den Vertrag hineinschreiben will.

Und ihr zwei da und Sie bringen nicht den Mut auf, ihr zu sagen Lass es sein! Obwohl jeder hier weiß, dass Sie es eigentlich nicht wollen. Das ist die Realität! Ich glaube, wenn es diese Vertragsrevision gibt, weil sie erzwungen wird, dann sage ich Ihnen noch einmal, was ich Ihnen beim letzten Mal gesagt habe, dann braucht man einen Konvent, und dann ist dieses Parlament dabei. Ich sage Ihnen ganz klar. Ohne das Europäische Parlament wird es ich verweise auf das, was ich vorher gesagt habe keine effizienten Reformen in der Europäischen Union geben.

Denn was wir erleben, ist die Spaltung dieses Kontinents.

Aber was jetzt versucht wird, aus dieser Ausnahme die Regel zu machen, und das ist falsch. Ich sage Ihnen, wohin das führt. Wenn wir über eine Vertragsrevision diskutieren, dann diskutieren wir über die Frage Bleibt es bei der Gemeinschaftsmethode oder nicht? Insofern hat Joseph Daul Recht, wenn er auf die Reden des britischen Premierministers verweist. Bleibt es bei der Gemeinschaftsmethode oder nicht? Ich verteidige die Gemeinschaftsmethode nicht und meine Kolleginnen und Kollegen hier auch nicht, weil es eine Technik ist, sondern weil hinter der Gemeinschaftsmethode eine Philosophie steckt. Die Gemeinschaftsmethode war die Chance, das große Ergebnis Europas, die Interessen großer, mittlerer und kleinerer Staaten miteinander in gemeinschaftlichen Institutionen auszugleichen. Wenn wir das aufgeben und die Regierungschefs der Eurozone die Wirtschaftsregierung sind, dann frage ich mich Wie wird dann da entschieden? Einstimmig?

Wenn nach Mehrheitsentscheidung entschieden wird, dann sind es immer Deutschland und Frankreich, die die Mehrheit haben. Aber dann entscheiden Angela Merkel und Nicolas Sarkozy darüber, was Sie in Luxemburg durchführen müssen, oder Herr Monti in Rom, oder Herr Papademos in Athen. Das ist aber nicht der Europäische Rat, das ist der Wiener Kongress, und dahin wollen wir nicht zurück.